Tóásó Előd és Mario Tadic ügyében ki kell mondani Bolíviában jelenleg jogellenesen tartanak fogva két uniós állampolgárt, három társuk pedig zavaros körülmények között veszítette életét. A bolíviai belpolitikát és ezt az ügyet talán soha nem érthetjük meg teljesen, ám egyértelmű, hogy a két vádlott elleni eljárás se függetlennek, se pártatlannak nem tekinthető. Az Unió nem engedheti, hogy állampolgárait egy harmadik országban megfélemlítsék, majd bizonyítékok és jogerős ítélet nélkül börtönbe vessék. Bolíviának ötödik legnagyobb kereskedelemi partnere az EU.

Latin Amerikában Bolívia a legnagyobb kedvezményezettje az EU kétoldalú fejlesztési együttműködésének, a fejlesztési segélyek legnagyobb haszonélvezője. Eközben mi képtelenek vagyunk megvédeni polgárainkat, és érvényt szerezni a nemzetközi emberi jogi egyezményeknek ebben az